ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það mín tillaga að þingfundurinn geti staðið lengur í dag þar til umræðu um dagskrármálin